Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe hier etwas mitgebracht Das ist der Bericht Die Umwelt in Europa Zustand und Ausblick. Den gibt es natürlich auch online und selbstverständlich in allen EU Sprachen. Darin sind die Daten der letzten fünf Jahre zusammengetragen, die die Europäische Umweltagentur über die Umwelt in Europa erhoben hat. Ich sage es gleich Es sieht nicht gut aus. Unsere Naturschätze sind in keinem guten Zustand. Besonders beunruhigend ist, dass die Allerweltsarten zurückgehen. Ich habe schon ewig kein Rebhuhn mehr gesehen, eine Lerche hört man auch nur noch ganz selten. Die Kernbotschaft, die in diesem Bericht steht, ist Wir müssen endlich aufhören, Biodiversität und Artenschutz getrennt von anderen Politikfeldern zu betrachten und mit ein paar Millionen zu unterstützen, während wir gleichzeitig viele Milliarden in naturzerstörendes Wirtschaften stecken.

Ich hoffe, dass sich diese Grundsätze dann auch wiederfinden, wenn wir über die Gemeinsame Agrarpolitik sprechen oder wenn wir über Haushalt sprechen.